A więc musi być bankiem absolutnie transparentnym, bankiem, który pokazuje jak funkcjonuje i to w absolutnych detalach i szczegółach.

Musimy pokazać, że prawa człowieka na wschód od Unii Europejskiej są dla nas równie ważne, jak prawa człowieka w Afryce czy w Azji.